Wie kann man hier Hilfe zur Selbsthilfe geben? Was könnte hier die Entwicklungspolitik in Zukunft beitragen, um es Familien leichter zu machen, das zu produzieren, was man vor Ort auch braucht?